I pewnie tego trendu nie zatrzymamy, chociaż jak słyszymy od lekarzy, psychologów i psychiatrów zbyt częste albo wielogodzinne korzystanie z internetu czy z komputerów zabija więzi społeczne, zabija kontakty między rówieśnikami, co jest bardzo negatywne. Niemniej ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, aby nasze dzieci w świecie wirtualnym, w internecie, były bezpieczne, aby treści były dostosowane do wieku odbiorcy. Niewątpliwie młodzież znajduje ważne i potrzebne informacje w internecie, ale też tam czyha wiele zagrożeń jak hejt, jak pornografia, jak mobbing, jak treści pedofilskie czy znajomości pedofilskie. Dlatego kibicuję takim inicjatywom jak wczorajsza Dzień Bezpiecznego Internetu, wokół którego organizuje się wiele akcji społecznych, które uświadamiają, jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak przeciwdziałać temu wszystkiemu, co stanowi zagrożenie we współczesnym świecie dla naszych dzieci. I kibicuję Komisji Europejskiej, aby podjęła wszystkie działania, aby w tym cyfrowym świecie było jak najmniej zagrożeń.